Unser Bund der Fürstentümer ist bedroht, allerdings nicht durch Fremde, sondern durch euch, denn ihr, die Schatzmeister, handelt in Torheit. Weil euch eure Furcht so in Beschlag nimmt, errichtet ihr Bollwerke um unsere Ländereien, hört nicht auf die Gelehrten und seid blind für die wahren Gefahren unserer Zeit. Wir erleben einen ewigen Sommer. Tiere sterben aus, Feuer verschlingen die Wälder, und das Meer raubt das Land. Deshalb versammeln wir uns am zwanzigsten Tag des Septembers mit den Aufständischen der Freitage für morgen auf den Marktplätzen, um eurem teuflischen Plan Einhalt zu gebieten. Schon allein aus Trotz wir geben nicht auf.